Tie problémy sú nielen ekonomické, finančné, ale najmä sociálne. A práve teraz je veľmi dôležité, aby jednotlivé členské štáty medzi sebou dobre spolupracovali, aby mali medzi sebou dobré vzťahy a aby v Európe začala vládnuť opäť atmosféra dobrého partnerstva a rovnocenných vzťahov. Preto sa musím pripojiť ku kolegovi a povedať, že sa cítim hlboko znepokojená tým, že výbor maďarského parlamentu rokoval na území členského štátu Európskej únie, Slovenskej republiky, bez toho, aby kolegovia z Maďarska takéto rokovanie konzultovali predtým čo nakoniec káže diplomatický protokol so svojimi partnermi v Slovenskej republike. Vláda Slovenskej republiky si naozaj želá veľmi dobré vzťahy so všetkými svojimi partnerskými krajinami a so všetkými svojimi susedmi a veríme, že takéto dobré vzťahy v budúcnosti si bude želať aj vláda v Maďarsku, ak to nebude, pravda, vláda Fideszu.